Zamislite tek kako bi to moglo biti u Vijetnamu. Ovdje nema govora o zelenom planu u koji se Komisija toliko kune.